hæstvirtur forseti ég beini hér fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra um akureyrarsetur náttúrufræðistofnunar íslands og hún er á þann veg hvort ráðherra hyggist beita sér fyrir eflingu akureyrarseturs náttúrufræðistofnunar íslands og fjölgun starfa þar ástæða þessarar fyrirspurnar minnar er sú að árið tvö þúsund þá voru á vegum stofnunarinnar á akureyri starfsmenn þar um tíu í níu stöðugildum þá var verið að undirbúa flutning stofnunarinnar í borgir þar sem háskólinn á akureyri er með sína starfsemi og þá var mikil umræða í gangi að gert væri ráð fyrir fjölgun á störfum á vegum stofnunarinnar og er nú svo komið að í þeirri aðstöðu sem náttúrufræðistofnun íslands er með á akureyri er aðstaða fyrir þrettán til fjórtán starfsmenn mjög auðveldlega eins og staðan er núna þá eru einungis sex starfsmenn starfræktir á akureyrarstofunni en reyndar er búið að auglýsa tvö stöðugildi þar sem vonandi verður ráðið í fljótlega en hins vegar er það ljóst að þá eru starfsmenn stofnunarinnar einungis átta og hæglega væri hægt að bæta sex stöðugildum við þessa mikilvægu starfsemi sem þarna fer fram ég vil benda á það hæstvirtur forseti að það er mjög vel hægt að efla þessa starfsemi sem þarna er fyrir og það er meðal annars hægt að gera með öflugu samstarfi við háskólann á akureyri þarna er fyrir hendi sameindafræðibúnaður sem hægt væri að nýta mun betur og ég tel að það sé hægt sé vilji fyrir hendi af hálfu stjórnvalda að efla akureyrarsetur náttúrufræðistofnunar íslands til muna þess vegna beini ég þessari fyrirspurn til hæstvirts ráðherra í ofanálag horfum við upp á það að á akureyri hefur störfum meðal annars við fiskvinnslu stórfækkað að undanförnu sem vissulega hefur haft sín áhrif á störf á akureyri sem og í öðrum sjávarbyggðum og í aðdraganda síðustu kosninga þá talaði samfylkingin mjög mikið fyrir störfum án staðsetningar að það ætti að stórfjölga opinberum störfum á landsbyggðinni í framhaldi var reyndar gríðarlegur niðurskurður á þorskveiðiheimildum eins og allir þekkja og þá var gripið til svokallaðra mótvægisaðgerða ríkisstjórnarinnar sem nú eru í endurskoðun og því vil ég í þessu samhengi spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvort hún sé reiðubúin til þess að beita sér fyrir því að starfsemi akureyrarseturs náttúrufræðistofnunar íslands verði eflt til muna enda er þar um mikilvæga starfsemi í fræðasamfélaginu á akureyri að ræða og því mikilvægt að fá svar við þessari fyrirspurn hér